Renovamos rotundamente nuestro compromiso con el Estado de Derecho y con una democracia de calidad en todas las instituciones comunitarias y en los Estados miembros. Debemos reforzar la solidaridad y la responsabilidad compartida, defendiendo los valores europeos y el orden jurídico en comunión y armonía con los Estados miembros. Apostamos por la defensa de las minorías y por los más vulnerables, y por todas las víctimas de la violencia, así como por la lucha decidida contra cualquier tipo de discriminación. Por otra parte, la lucha contra el crimen organizado y contra el tráfico de seres humanos, sí, en particular, debe ser una prioridad de la Unión. Hay que enfocar mejor las políticas migratorias de asilo y de control de fronteras, movilidad, desarrollo y remesas. Hay que intensificar políticas inteligentes, eficaces y concertadas con los países de origen y de tránsito, también para el retorno legal. Hay que acoger e integrar en condiciones dignas y con arreglo a capacidades reales y objetivas. Hay que construir un gran pacto institucional y político sobre las políticas migratorias de la Unión, respetando los derechos humanos. Hay que organizar y distribuir la solidaridad europea en materia de asilo, auxilio, refugio y protección internacional. Hay que desarrollar más y mejor Estocolmo y hay que dar más y mayor participación al Parlamento Europeo.